það kom fram í fjölmiðlum að það er á lífi formlega séð stjórnarskrárnefnd svokölluð undir forustu jóns kristjánssonar sem var þingmaður og ráðherra um langt skeið nefndin hefur ekki starfað upp á síðkastið og formaðurinn segir í fjölmiðlum að hann bíði eftir að það verði mörkuð stefna um næstu skref allir flokkar eiga fulltrúa í þessari nefnd og það kemur fram í þessu fréttaviðtali við formanninn að breytingarnar á forsetaembættinu voru eitt af markmiðum stjórnarskrárnefndar en ágreiningur milli sjálfstæðisflokks og samfylkingar komi í veg fyrir að neinu yrði breytt flokkarnir voru stál í stál vegna neitunarvaldsins segir formaðurinn það er alveg ljóst að það voru fleiri mál sem voru þung inni í þessari nefnd fyrir utan hennar forsetakafla menn höfðu áhuga á að skoða að einhverju leyti dómstólakaflann auðlindaákvæðinu var sérstaklega vísað til nefndarinnar það náðist ekki samstaða þar og það var áhugi á að skoða yfirþjóðlegt vald og það var líka sett til nefndarinnar að skoða varðandi breytingar á þingsetu ráðherra það er skilja á milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds þannig að ráðherrar væru ekki eiga þingmenn á sama tíma en það fyrirkomulag stangast að vissu leyti á við gildandi stjórnarskrá eins og hún hljómar nú er liðið hálft ár frá kosningum og ný ríkisstjórn hefur ekki gefið út nein merki um það sem á að taka við í þessu nefndarstarfi því tel ég mikilvægt að forsætisráðherra upplýsi hvert stefnir þetta starf er mikilvægt og ég tel ekki að við getum látið reka á reiðanum í því það verður að halda þessari vinnu áfram með einhverjum hætti ég vil líka draga það inn í umræðuna að hæstvirtur utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir formaður samfylkingarinnar hefur tjáð sig nokkuð bratt í haust varðandi þetta starf og hefur sagt að hún vilji breytingar á stjórnarskránni og muni beita sér fyrir því breytingar sem auðveldi þátttöku í yfirþjóðlegu samstarfi svo sem innan evrópusambandsins og hæstvirtur ráðherra segir að það sé best að gera þetta fyrir lok kjörtímabilsins þannig að það sé hægt að kjósa um þessar breytingar í næstu alþingiskosningum

hugleiðingum hæstvirts utanríkisráðherra ingibjargar sólrúnar gísladóttur ég tel að það þurfi að gera breytingar á stjórnarskránni ekki bara út af evrópumálunum heldur út af öryggisráði sameinuðu þjóðanna og hugsanlega fleiri alþjóðasamningum sem við munum gefa sem munu krefjast að einhverju leyti framsals á yfirþjóðlegu valdi það er bara nútíminn í þessum hnattræna heimi þannig að ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvernig